um klukkan þrjú þrjátíu í dag fer fram utandagskrárumræða um vopnaburð lögreglumanna málshefjandi er háttvirtur þingmaður þórunn sveinbjarnardóttir hæstvirtur dómsmálaráðherra björn bjarnason verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund